Hvala lepa gospe poslanki, za to vprašanje. Prav imate, ko pravite, da so postopki usmerjanja otrok s posebnimi potrebami predolgi, preveč birokratski in pogosto seveda traja mnogo predolgo. Zato, da bi ti otroci dobili tisto pomoč, ki jo rabijo in obenem si tudi zaslužijo. O tem smo si, o tem smo si enotni. če gremo naprej. Jaz sem bil na tisti nacionalni konferenci Zavedanje o avtizmu in tam sem tudi izpostavil eno dilemo, ki pa nekatero, pa bom rekel, da nisem dobil povsem nedvoumnega odgovora. Namreč, naši današnji spremljevalci so predvsem fizični spremljevalci. Je vseeno, a so začasni ali so pa stalni. In za njih ne zahtevamo posebne strokovne izobrazbe, ampak zanje zahtevamo pravzaprav samo srednješolsko izobrazbo. To je, to je ta trenutni pogoj za spremljevalce, otrok. Kolikor je meni znano, in tudi na to sem , na to temo smo opravili nekaj sestankov na ministrstvu, tudi z nevladnimi organizacijami, je pa za kategorijo, ki jo izpostavljate, torej otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami v razvoju, ter seveda avtistični otroci, bi pa potrebovali neki drug tip pomoči, ki ga pa nekdo samo z srednješolsko, torej recimo temu tudi nestrokovno izobrazbo, ali ne potrebuje. In oziroma mu je ta ne more, mu je ta pravzaprav ne more zagotoviti. Zato je vprašanje širše kot, kot samo širitev, širitev iz začasnih na stalne spremljevalce. Ampak je pravzaprav vprašanje, katera je tista izobrazba in katere dejavnosti mora opravljati ta spremljevalec, kajti samo fizično spremljanje otroka pač v tem primeru , pač v tem primeru ni dovolj. In mislim, da v to smer gredo tudi, vsa, razmišljanja, nevladnih organizacij, na temo avtizma. Ampak to ni edino vprašanje, ki se poraja pri Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Izpostavljali smo tisto, da so postopki predolgi. Drugo vprašanje, ki je veliko vprašanje, je tudi vprašanje celotne vertikale. Vi ste omenjali samo osnovnošolsko in srednješolsko, ampak, otroci s posebnimi potrebami, tisto že niso več otroci, ampak so seveda odrasli in spadajo v neki drug zakon , a ne, ampak vseeno, imamo jih tudi v visokem šolstvu. In vprašanje je, ali v visokem šolstvu, za tiste s posebnimi potrebami , izvajamo vse nujne ukrepe, ki so namenjeni temu, da bi tudi oni v visokošolskem izobraževanju dosegli najvišjo, najvišjo raven izobrazbe, kot jo lahko, kot jo lahko dosežejo. In zdaj, če gremo, rahlo k širitvam, mislim, da sem že v prej v enem, odgovoril na poslansko vprašanje, nekaj stvari nakazal. Da definitivno razmišljamo, to, kar ste me vprašali, o spremembi ZOUPP-ja. to je številka ena. Številka dva, razmišljamo tudi o tem, da seveda bi spremljevalce nadomestili z asistenti. Asistenti imajo povsem neko drugo vlogo, imajo strokovno izobrazbo in seveda je njihovo spremljanje povsem nekaj drugega, torej, strokovno, strokovno spremljanje. So dolgoročno, zagotavljajo, zagotavljajo dolgoročno spremljanje, zato da se otroci z čustvenimi, vedenjskimi, avtističnimi, in še tovrstnimi motnjami počutijo bolj varno, kar je ključnega pomena, kar je ključnega pomena pri njih. Potem, če gremo naprej. Razmislek. In to je samo razmislek. Je vprašanje, ali mogoče dodati, če imamo v razredu, če imamo v razredu take, otroke s tovrstnimi primanjkljaji, torej ali v razredu dodati, še dodatnega učitelja, na ne vem koliko, na ne vem koliko otrok, ki seveda ima ta specialnost, strokovna znanja, zato da otroka ne potegnemo vstran od pouka vsakič, ko z njim, posebej delamo, ampak to opravljamo integrirano v samem, v samem razredu. Tako da, razpravljamo, razmišljamo o rešitvah in tudi, delovno skupino imamo imenovano, ki bo šla v smeri sprememb ZUPP-ja. Hvala. Hvala gospod minister. Gospa poslanka, imate zahtevo za dodatno ...